Cred că această rezoluție trebuie considerată de către noi ca o rezoluție de alertă timpurie în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Tunisia, pentru că altfel nu înțeleg de ce avem acest dublu standard o lungă tăcere față de un regim autoritar al lui Ben Ali și o acțiune foarte rapidă pe o chestiune care încă se află sub o investigație judiciară. Este foarte clar însă că autoritățile tunisiene trebuie să înțeleagă din acest incident că statul de drept se construiește cu responsabilitate, să facă o anchetă, să pedepsească pe cei vinovați de încălcările legale, pentru că altfel va deveni un obicei. Sper ca această rezoluție să fie un semnal de alarmă, din păcate, și pentru state membre în care se întâmplă chestiuni similare și în care lucrurile sunt ignorate sper ca această rezoluție să fie, de asemenea, un semnal de alarmă pentru toți cei care înțeleg să își controleze populația prin mijloacele de supraveghere, pentru că nu numai Tunisia riscă să aibă această cale